Der Vorschlag der Kommission zum GEREK hatte zum Ziel, eine eigenständige GEREK Agentur zu schaffen und damit die bestehende ineffiziente Doppelstruktur zu überwinden. Meine Fraktion hat dieses Ziel immer mitgetragen, denn nach unserer Überzeugung braucht der zukünftige europäische Binnenmarkt für Telekommunikation eine klare und starke Verwaltungsstruktur, in der das GEREK als Agentur eine zentrale Rolle spielen sollte. Nach Abschluss der Verhandlungen im Parlament und mit dem Rat nehmen wir jedoch zur Kenntnis, dass die Zeit für diese Veränderung wohl noch nicht gekommen ist. Insbesondere bedauern wir, dass das GEREK auch mit dem nun zur Abstimmung gestellten Text keine Rechtspersönlichkeit erhält und somit auch weiterhin keine rechtlich bindenden Entscheidungen fällen kann. Wir halten dies für eine kurzsichtige Entscheidung, denn auf dem Weg zum Binnenmarkt werden noch viele Regeln harmonisiert und technische Lösungen gefunden werden müssen. Wir halten den Text somit insgesamt für zu wenig ehrgeizig und zu sehr auf die Erhaltung des Status quo ausgerichtet. Was die überarbeitete GEREK Verordnung in der Summe für mich zustimmungsfähig macht, ist jedoch etwas ganz anderes, nämlich die Aufnahme des Themas Auslandsanrufe in den Text. Die in den Trilog Verhandlungen zum Kodex erreichte Deckelung der Preise für Telefonate ins EU Ausland ab Mai 2019 auf 19 Cent pro Minute ist ein großer Erfolg für das Europäische Parlament. Insbesondere die SD Fraktion hat sich seit vielen Jahren für eine Senkung der Telefonkosten für die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher eingesetzt.